hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum íslenska fæðingar og foreldraorlofslöggjöfin hefur oft og tíðum hlotið lof og hafa ráðamenn annarra ríkja sýnt henni mikinn áhuga í þessu sambandi má nefna að félags og tryggingamálaráðuneytið mun að beiðni framkvæmdastjórnar evrópusambandsins standa fyrir sérfræðingafundum með fulltrúum fimmtán aðildarríkjum sambandsins síðar á þessu ári þar sem meðal annars verður fjallað um íslenska fæðingarorlofslöggjöf og þátttöku íslenskra feðra í fæðingarorlofi fæðingarorlofslöggjöfin er þó ekki frábrugðin annarri löggjöf hvað það varðar að alltaf má gera betur í því skyni að fara yfir framkvæmd laganna um fæðingar og foreldraorlof var í janúar tvö þúsund og sjö settur á fót vinnuhópur í félagsmálaráðuneytinu með aðkomu fulltrúa frá ráðuneytinu

hópurinn skilaði skýrslu í október síðastliðinn og í kjölfarið var settur á fót annar hópur með aðkomu fulltrúa stjórnarflokkanna ásamt fulltrúum ráðuneytisins í því skyni að fara yfir og meta þær tillögur sem fyrri vinnuhópurinn lagði fram í skýrslu sinni við smíði frumvarpsins var meðal annars höfð hliðsjón af þeirri reynslu sem komið hefur fram og orðið hefur af framkvæmd laganna og ábendingum sem hafa borist ráðuneytinu um atriði sem betur mega fara þegar kemur að rétti einstaklinganna til fæðingar og foreldraorlofs í frumvarpinu er þó ekki að finna tillögur er varða lengingu fæðingarorlofs en lengra fæðingarorlof hefur þó verið mikið í umræðunni að undanförnu meðal annars er kveðið á um það í stjórnarsáttmálanum og í þingsályktunartillögum um aðgerðaráætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna sem alþingi samþykkti síðastliðið sumar að fæðingarorlof skuli lengt í áföngum í nefndaráliti félags og tryggingamálanefndar með þingsályktunartillögunni var því sérstaklega fagnað að fæðingarorlofið verði lengt á yfirstandandi kjörtímabili og lögð áhersla á að við þær aðgerðir verði ekki dregið úr réttindum hvors foreldris fyrir sig ég tek undir þessi sjónarmið en engin ákvörðun liggur fyrir enn um það hvenær ráðist verður í lengingu á fæðingarorlofi meðal þess sem lagt er til í því frumvarpi sem ég nú mæli fyrir eru breytingar á svokölluðu viðmiðunartímabili en með því er átt við það tekjutímabil foreldra sem greiðslur úr fæðingarorlofssjóði taka mið af samkvæmt gildandi lögum er viðmiðunartímabilið tvö tekjuár næst á undan fæðingarári barns eða því ári sem barn kemur inn á heimilið vegna frumættleiðingar eða töku í varanlegt fóstur

til að viðmiðunartímabilið yrði með þessum hætti væri meðal annars að borið hefði á því að foreldrar hefðu reynt að hafa áhrif á laun sín á viðmiðunartímabilinu í því skyni að hækka greiðslur úr fæðingarorlofssjóði við töku fæðingarorlofs þetta viðmiðunartímabil hefur samt sem áður sætt mjög mikilli gagnrýni og held ég að ég hafi ekki fengið fleiri skilaboð og tölvupósta heldur en varðandi þetta viðmiðunartímabil sem legið hefur undir mikilli gagnrýni það hefur verið gagnrýnt meðal annars á þeim grundvelli að þetta geti leitt til ójafnræðis milli foreldra þar sem viðmiðunartímabil foreldra vegna barna sem fæðast á síðustu mánuðum ársins er lengri þá í tíma en viðmiðunartímabil foreldra vegna barna sem fæðast á fyrstu mánuðum og geti þar munað allt að einu ári milli foreldra þó viðmiðunartímabilið sjálft sé allt að tvö tekjuár getur þetta samt sem áður komið illa við suma foreldra sérstaklega ungt fólk sem nýlega hefur hafi þátttöku á vinnumarkaði fyrir fæðingardag barns þannig getur það tímabil sem lagt er til grundvallar í fæðingarorlofsgreiðslum verið á bilinu tvö til þrjú ár aftur í tímann frá fæðingardegi barns sem aftur getur leitt til þess að foreldrar tapi háum fjárhæðum á mánuði ef barn þeirra fæðist ekki réttu megin við áramót ef svo má að orði komast brýnt er því orðið að leiðrétta það mikla misrétti og ójafnræði sem getur leitt af gildandi lögum í þessu efni því er lagt til að þessu viðmiðunartímabili verði breytt þannig að miðað verði við meðalheildarlaun foreldra sem teljast starfsmenn í skilningi laganna yfir tólf mánaða samfellt tímabil sem lýkur sex mánuðum fyrir fæðingardag barns eða þann dag sem barn kemur inn á heimilið við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur þó er gert ráð fyrir að viðmiðunartímabil vegna foreldra sem teljast sjálfstætt starfandi einstaklingar í skilningi laganna verði tekjuárið á undan fæðingarári barns eða því ári sem barn kemur inn á heimilið vegna frumættleiðingar eða töku í varanlegt fóstur ástæða þess er einkum sú að nokkur eðlismunur er talinn vera á starfstengdum aðstæðum launafólks annars vegar og sjálfstætt starfandi einstaklinga hins vegar en sjálfstætt starfandi einstaklingar kunna að hafa meiri áhrif á tekjur sínar en launafólk þykir því mikilvægt að miða við sama tímabil og skattyfirvöld gera að því er sjálfstætt starfandi einstaklinga varðar með það fyrir augum að unnt sé að samkeyra kerfin þegar álagning skattyfirvalda liggur fyrir í þeim tilgangi að jafna stöðu foreldra burt séð frá því hvenær ársins barn fæðist um leið og áfram er reynt að koma í veg fyrir að foreldrar geti haft áhrif á greiðslur úr fæðingarorlofssjóði með því að hagræða tekjum sínum á viðmiðunartímabili eru því lagðar til fyrrnefndar breytingar á viðmiðunartímabilinu áfram er gert ráð fyrir að foreldrar hafi verið á vinnumarkaði á öllu viðmiðunartímabilinu og skuli miða við meðalheildarlaun þess fyrir það tímabil sem það telst hafa verið á innlendum vinnumarkaði í skilningi laganna í frumvarpinu er lagt til að þar á meðal teljist tiltekna tímabundnar aðstæður sem hafa þótt jafnast á við þátttöku á vinnumarkaði svo sem þegar foreldri er í orlofi eða leyfi samkvæmt lögum kjarasamningi eða ráðningarsamningi þótt ólaunað sé að hluta eða öllu leyti enn fremur er foreldri í fæðingarorlofi þegar það er tímabundið án atvinnu og hefur sótt um greiðslur innan atvinnuleysistryggingakerfisins eða er óvinnufært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss lagt er til að miðað verði við heildarlaun foreldra á viðmiðunartímabili eins og verið hefur en jafnframt verði taldar með þær greiðslur er koma til vegna fyrrgreindra aðstæðna auk hvers konar launa og annarra þóknana samkvæmt lögum um tryggingagjald þá er í frumvarpinu lagt til að heimild til yfirfærslu réttinda til fæðingarorlofs verði rýmkuð milli foreldra þannig að hún nái ekki eingöngu til tilvika þegar annað foreldrið andast heldur einnig til tilvika þegar annað foreldrið er ófært vegna sjúkdóms eða afleiðinga slyss eða afplánunar refsivistar um að annast barn sitt á fyrstu átján mánuðum eftir fæðingu þess lagt er til að hið sama gildi þegar foreldri er ófært um að annast barn sitt af sömu ástæðum á fyrstu átján mánuðum eftir að barn kemur inn á heimili í frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur enn fremur er lagt til að það sama gildi varðandi yfirfærslu réttinda til fæðingarstyrks milli foreldra sem rétt eiga á slíkum styrk jafnframt er lagt til að báðir foreldrar geti hafið töku fæðingarorlofs allt að einum mánuði fyrir áætlaðan fæðingardag barns en samkvæmt gildandi lögum er sá réttur einungis bundinn við móðurina enn fremur er lagt til að forsjárlausir foreldrar öðlist rétt til fæðingarstyrks til samræmis við rétt forsjárlausra foreldra til fæðingarorlofs samkvæmt gildandi lögum enda liggi fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við barnið þann tíma sem greiðsla fæðingarstyrks stendur yfir þá er lagt til að greiðslur er varða rétt námsmanna til fæðingarstyrks sem eingöngu hefur verið kveðið á um í reglugerð fram til þessa verði færðar í lög er það nýmæli jafnframt lagt til í frumvarpinu að jafnræðis verði gætt milli námsmanna við íslenska skóla að því er varðar greiðsla fæðingarstyrks hvort sem þeir stunda hefðbundið nám við viðkomandi skóla eða eru í fjarnámi án tillits til búsetu er því lagt til að heimilt verði að veita undanþágu frá lögheimilisskilyrði laganna hafi námsmaður sem stundar fjarnám við íslenska skóla flutt lögheimili sitt tímabundið erlendis enda hafi hann átt lögheimili hér á landi í að minnsta kosti fimm ár á undan

að greiðslur úr fæðingarorlofssjóði hafi ekki áhrif á réttindi foreldra til lífeyrisgreiðslna samkvæmt lögum um almannatryggingar í gildandi lögum samrýmast ekki örorkulífeyrisgreiðslur fæðingarorlofsgreiðslum og þarf öryrki nú að velja á milli fæðingarorlofsgreiðslna eða örorkulífeyris með breytingunni er verið að gera öryrkja á vinnumarkaði eins setta og aðra á vinnumarkaði það er þeir munu fá í fæðingarorlofi áttatíu prósent af tekjum sínum á viðmiðunartímabilinu greiddar úr fæðingarorlofssjóði en halda jafnframt lífeyrisgreiðslum sínum breytingin á ekki við um öryrkja utan vinnumarkaðar en þeir geta átt rétt á fæðingarstyrk eins og aðrir samkvæmt gildandi lögum um fæðingar og foreldraorlof skulu skattayfirvöld annast eftirlit með framkvæmd laganna en félagsmálaráðherra er þó heimilt að ákveða annað fyrirkomulag með reglugerð númer átta hundruð tuttugu og sex tvö þúsund og sjö um breytingar á reglugerð númer eitt þúsund fimmtíu og sex tvö þúsund og fjögur um greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og greiðslur fæðingarstyrks var eftirlitið með framkvæmd laganna fært frá skattyfirvöldum til vinnumálastofnunar og hefur stofnunin látið hanna sérstakan hugbúnað

framkvæmd laganna verði breytt til samræmis við ákvæði fyrrnefndrar reglugerðar auk þess sem lögð er áhersla á nána samvinnu milli vinnumálastofnunar og skattyfirvalda í sambandi við framkvæmd eftirlitsins

sjóðsins í fjárlögum ársins tvö þúsund og átta eru áætlaðar átta komma sex milljarðar og eru útgjöldin áætluð átta komma þrír milljarðar króna gert er ráð fyrir að kostnaðarauki þessa frumvarps sé tvö hundruð til þrjú hundruð milljóna króna og miðað við núverandi innstreymi til sjóðsins geta því útgjöld hans hækkað um allt að þrjú hundruð milljóna króna án þess að til breytinga þurfi að koma á prósentuhlutfalli sjóðsins af gjaldstofni tryggingagjaldsins að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og trygginganefndar